operatívnejšie reagovať na prudký úpadok priemyselnej produkcie v Európe a zvážiť, či za rozsiahlou stratou výrobných kapacít v oblasti automobilového, lodiarenského či železiarskeho priemyslu nie sú aj niektoré zlé odhadnuté rozhodnutia európskych inštitúcií. Iba schopnosť pohotovo a správne reagovať na meniacu sa hospodársku situáciu nám umožní vrátiť sa k postupnému ekonomickému rastu. Ak poznáme dôvody, prečo významní zamestnávatelia sťahujú svoje výrobné kapacity z Európy do iných končín sveta, a hľadajme múdre riešenia na zastavenie tohto pre našu ekonomiku ničiaceho sa trendu.